Ich habe beschlossen, dass ich die Frage verstanden habe.

Es ist auch wesentlich, dass wir nicht einfach Muslime generell und pauschal verunglimpfen, sondern sehr genau zu unterscheiden wissen zwischen dem muslimischen Glauben und den Terroristen, die den Islam als Überschrift missbrauchen. Das heißt, wir müssen sehr deutliche Unterschiede ziehen und sie auch in unserer Argumentation deutlich werden lassen gegenüber denjenigen, die potenziell gefährdet sind.